Als er begin 2013 geen akkoord is, kunnen wij eenvoudigweg de nieuwe verordeningen niet toepassen en dan hebben wij verloren jaren in deze tijd van crisis begin

Maar daar zit een weeffout in.

Ik vraag de Raad vandaag omdat dit de komende tijd bij onderhandelingen belangrijk wordt wilt u dat herstellen of is het gevolg daarvan dat het hele MFK, dat hele financiële kader onder medewetgeving gaat vallen? Daarover hebben wij aan de Raad op 18 juni met een grote groep leden van het Parlement vragen gesteld.

Dat kan zo niet!